Señor presidente, quiero comenzar diciendo que es difícil mantener este debate con lo que acaba de ocurrir fuera de este Parlamento en la ciudad de Estrasburgo.

En el momento en el que la ciencia y la investigación suponen la mayor revolución de la historia reciente, Horizonte Europa tiene que dar respuesta a toda la ciudadanía y al mismo tiempo tiene que anticiparse a sus consecuencias.

también que el género se introduzca como un objetivo operativo de forma transversal, porque no habrá una investigación y una ciencia de calidad si no se dan en condiciones de igualdad.

Creo que la Comisión contrajo un compromiso con este Parlamento, sobre todo a raíz del posible recorte importante que va a sufrir la PAC, y creo que es muy importante que, si queremos ayudar a una agricultura sostenible y competitiva, la acompañe el programa Horizonte Europa. Además, creo que la enmienda que se presenta es una enmienda equilibrada que no supone la merma importante de ninguno de los otros capítulos o clústeres.